El Banco Central Europeo lo está haciendo, los tipos de interés están cercanos al 0 y, aun así, la zona del euro tiene un ahorro —un superávit por cuenta corriente— del

Por lo tanto, necesitamos movilizar esos ahorros, necesitamos movilizar esa capacidad de inversión para poner a Europa a trabajar y en esa línea va el plan Juncker, pero no es suficiente.